Továbbá egyetértek a jelentéstevővel abban is, hogy a válság ötödik évében igazán időszerű, hogy belássuk azt, hogy egy jól működő és valóban átlátható versenypolitikára van szükségünk, sokkal inkább talán, mint az előző években. Azonban azt is látni kell, hogy a válságra adott válaszok sorában, bár egyértelműen nélkülözhetetlen a szigorú költségvetési fegyelem, vagy a szabályozott gazdaságpolitika, növekedés és szabályozott piac nélkül, ellenőrzött piac nélkül nem beszélhetünk gazdasági növekedésről, nem beszélhetünk arról, hogy Európa gazdasága újra tud indulni. Három elemet szeretnék kiemelni a jelentésből, amit különösen fontosnak tartok az első az állami támogatások kérdése.

Annál is inkább, mert számomra ez azt igazolja, hogy nincsenek egyenmegoldások a válságkezelésben. Második elem a banki hitelek kérdése, ez az elem azt mutatja, hogy valóban ez még nem működik, vannak még teendőink. És a harmadik az energiapiac kérdése, és a szabályozott verseny kérdése, a fogyasztói megközelítés kérdése ezen a monopolisztikus piacon.